herra forseti virðulegur þingheimur góðir landsmenn það var gríðarlega dýrmætt og mikilvægt innlegg í vanda okkar íslendinga og verkefni sem við höfum með höndum að hlusta á varaformann sjálfstæðisflokksins háttvirtur þingmaður þorgerði katrínu gunnarsdóttur eyða drjúgum hluta ræðutíma síns í að tala út og suður um meintan ágreining í ríkisstjórn sem hefur setið í þrjá sólarhringa eða milli flokka sem að henni standa ég vil líka segja að það mundi mega teljast nokkuð fullkomið gullfiskaminni að bera þær ávirðingar fyrirfram á ríkisstjórn að hún kunni hugsanlega að hækka skatta þannig að það komi verst við meðaljón og gunnu en sleppa algerlega að nefna það að háttvirtur þingmaður þorgerður katrín gunnarsdóttir er að koma út úr ríkisstjórn sem hækkaði skatta flatt núna rétt fyrir áramótin og það er svo sannarlega á jón og gunnu og það er sami flokkurinn sem barði inn í gegn skattastefnu sem létti sérstaklega skatti af hátekjufólki og auðmönnum væri ekki gott að hafa þær krónur núna í handraðanum sem ofurlaunaliðið hefði borgað í skatta á undanförnum árum ef sjálfstæðisflokkurinn hefði ekki sérstaklega pakkað því inn í bómull og til þess að reyna að auka líkurnar á því að þorgerður katrín gunnarsdóttir sofni vel í nótt þá vil ég upplýsa að í dag átti ég ágætt samtal við þann yfirmann alþjóðagjaldeyrissjóðsins sem fer með málefni íslands það fór hið besta á með okkur og hann taldi það sjálfsagt mál að við ræddum framvindu þessarar áætlunar og hvernig hana mætti sem mest aðlaga að aðstæðum á íslandi í dag en það kemur í ljós að það má bara tala við þessa menn og það létt við lifum mikil tímamót þau eru mörgum erfið þau eru greinilega erfið þingmönnum sjálfstæðisflokksins en ég hef minnstar áhyggjur af því ég hef af því miklar áhyggjur hvernig hið efnahagslega og pólitíska hrun sem við stöndum núna frammi fyrir eftir tæpan átján ára valdatíma sjálfstæðisflokksins hefur leikið íslenska þjóð síðustu tvö skipti sem ríkisstjórnir hafa gefist upp vegna vandræða í efnahagsmálum hafa það í bæði skiptin verið ríkisstjórnir undir forustu sjálfstæðisflokksins og í bæði skiptin hafa vinstri stjórnir komið að verki til að bjarga málum það er sjálfsagt staðreynd sem sjálfstæðisflokkurinn vill ekki rifja mikið upp en hún er rétt að sjálfstæðisflokkurinn fór fyrir ríkisstjórn sem sigldi öllu í strand haustið nítján hundruð áttatíu og átta og sjálfstæðisflokkurinn leiddi ríkisstjórn og ríkisstjórnir sem skilja við ísland eins og raun ber vitni og byrjar svo ekki söngurinn enn á ný hinn innstæðulausi og tómi söngur um að vinstri sinnuðum stjórnmálamönnum eða félagslega þenkjandi fólki sé ekki trúandi fyrir fjármálum þeir komi öllu í kaldakol hvert fellur dómur reynslunnar í þessum efnum á íslandi hann talar skýru máli nítján hundruð níutíu og eitt tók ríkisstjórn í morgungjöf við þjóðarsáttinni og verðbólgu sem búið var að ná niður í lága eins stafs tölu með miklum fórnum þá hófst söngur um fortíðarvandann hafi verið hægt að kalla þau skilyrði sem ríkisstjórn davíðs oddssonar fékk vorið nítján hundruð níutíu og eitt í hendur með lágri verðbólgu og miklum fórnum launamanna sem höfðu leitt það að verkum fortíðarvanda hvað má þá kalla núverandi viðskilnað það hefur engin ríkisstjórn í sögu íslenska lýðveldisins tekið við öðru eins þrotabúi og það hefur engin ríkisstjórn tekið við framtíðarhorfum sem eru jafndökkar fyrir okkar samfélag það er því miður hinn beiski veruleiki fyrir utan mikla innri erfiðleika í okkar samfélagi skuldir heimila fyrirtækja og sveitarfélaga nú bætast þar við ört vaxandi og miklar skuldir íslenska ríkisins þær aukast um á fimmta hundrað milljarða króna á þessu ári fara hátt í ellefu hundruð milljarða þar til viðbótar mun ríkið í árslok ef svo heldur sem horfir hafa bætt ofan á um þrettán hundruð milljörðum í ábyrgðir þetta eru staðreyndir þetta talar sínu máli þetta sýnir hversu erfitt verkefnið fram undan er hæstvirtur forsætisráðherra fór yfir í ítarlegri framsöguræðu þær aðgerðir sem þessi ríkisstjórn ætlar að gera sitt besta til að koma fram og beita sér fyrir í þágu fjölskyldna heimila og atvinnulífs og ekki síður í þágu lýðræðisumbóta og réttlátara og opnara samfélags í minn hlut kemur meðal annars í þessari ríkisstjórn að ráðast í ákaflega brýnt verkefni sem er að ljúka þeirri endurreisn í fjármálakerfinu og koma á fót starfhæfum bönkum sem við verðum að fá til að hjól atvinnulífs og mannlífs í landinu geti gengið það er líka verkefni að standa vörð um þó þær fjármálastofnanir sem enn hafa ekki hrunið og ekki er nú á bætandi að geri það minni fjármálafyrirtæki og sparisjóði því miður er staðan þannig að í þeim atvinnugreinum og því hefðbundna atvinnulífi sem þó er starfandi í landinu eru miklir uppsafnaðir erfiðleikar og ofan á þá bætast núna utanaðkomandi áföll eins og lækkandi fiskverð sjávarútvegurinn er skuldugur landbúnaðurinn hefur mætt miklum erfiðleikum og kostnaðarhækkunum en þarna liggja engu að síður þau tækifæri og þeir möguleikar sem okkur er nú lífsnauðsynlegt að virkja í ferðaþjónustu í útflutnings og samkeppnisiðnfyrirtækjum í hvers kyns nýsköpun nú þurfa allir að leggja sitt af mörkum auðlindir lands og sjávar landið sjálft náttúran menningin og tungan og mannauðurinn við sjálf erum það sem við verðum að byggja á við erum vinnusöm og vel menntun þjóð við erum heiðarlegt og gott fólk við erum friðsöm við viljum lýðræðislegt réttlátt og opið samfélag og nú verðum við að taka á saman þess vegna tek ég undir áskorun hæstvirtur forsætisráðherra til forsvarsmanna fyrirtækja að þeir geri allt sem í þeirra valdi stendur til þess að halda fólki í störfum að jafna frekar út vinnu heldur en segja upp fólki og þreyja með okkur þorrann og góuna þannig að við komumst öll fram á græn grös sveitarfélögin gegna hér líka lykilhlutverki þau verða að halda utan um nærsamfélagið þau eru veitendur mikilvægrar þjónustu og þau eru stórir vinnuveitendur stofnanir og samtök það geta allir lagt þarna sitt af mörkum nú er tíminn til að ráðast í viðhald á íbúðarhúsnæði eigi menn fasteignir og skuldlitlar sem þeir vilja ráðast í framkvæmd við er tíminn núna nú eru iðnaðarmenn á lausu nú vantar störf og með hvetjandi aðgerðum ríkisstjórnar má taka þetta sem dæmi um það hvernig á uppbyggilegan hátt margir geta lagt sitt af mörkum og er eitthvað að því háttvirtur þingmaður sigurður kári kristjánsson að beina slíkri áskorun út í samfélagið að allir hugsi svona hvað get ég gert er ég í aðstöðu á einhvern hátt til að láta gott af mér leiða og leggja mitt af mörkum til þess að hlutirnir gangi betur við þurfum áræði við þurfum kjark og við þurfum samstöðu og auðvitað skiptir eitt miklu máli nú þarf lukkuhjólið endilega að fara að snúast með okkur íslendingum það hefur fátt ef nokkuð lægt með okkur undanfarin missiri það er því miður dapurleg staðreynd að það hefur verið leitun að góðum fréttum sem við höfum getað glaðst yfir að undanförnu í upphafi síldarvertíðar sem menn bundu vonir við að þá færi í hönd gjöful tíð fyrir þau fyrirtæki sem mikið byggja á urðum við fyrir áfalli það er ótrúlegt að slíkt ólán skuli á köflum hafa elt okkur að ofan í þá miklu erfiðleika sem hrun í efnahagslífi og alþjóðleg fjármálakreppa og óvinveittar aðgerðir nágrannaríkja sumra ónefndra leggist á móti okkur slíkir hlutir nú verður því að linna við skulum vona að nú snúist lukkuhjólið rétt með okkur við skulum til dæmis vona að það finnist veiðanleg loðna hvað er að því að óska sér þess að einhverjir slíkir hlutir leggist með okkur nú þurfum við að vinna allan þann afla sem við getum gert úr aukin verðmæti hér heima nú þurfum við að koma með að landi hráefni í þurrkun til dæmis þannig að það standi ekki fyrir þrifum auknum útflutningi og þá kalla áhugamenn í salnum eigum við þá ekki að fara að veiða hval hvert er svarið jú það stendur ekki á mér ef það er hægt að nýta þá tegund í lífríkinu með sjálfbærum hætti og í samræmi við alþjóðalög og viðurkenndar reglur en við skulum líka skoða þá við skulum líka virða þá staðreynd að íslensk ferðaþjónusta er mesta vaxtargrein íslensks atvinnulífs um áratugaskeið og að fjármálageiranum hrundum saman eins og raun ber vitni stendur vöxturinn í íslenskri ferðaþjónustu upp úr þegar skoðaðar eru aðrar sambærilegar atvinnugreinar þannig að við skulum þá líka af yfirvegun meta okkar heildarhagsmuni og láta ekki tilfinningar bera okkur ofurliði tökum kalda raunsæja afstöðu til þess í hverju eru okkar heildarhagsmunir best fólgnir og við skulum ekki hrapa að ákvörðun við skulum ekki taka stórar umdeildar erfiðar pólitískar ákvarðanir á meðan við erum hlaupandi út úr dyrunum til að skella á okkur hurðinni af því að við höfum misst völdin í landinu iðnfyrirtækin þurfa að huga að því að flytja starfsemi heim sem þau hafa úthýst á undanförnum árum við eigum að skapa þeim skilyrði til þess bændur eiga að sá korni og reyna að draga úr innfluttum aðföngum og svo framvegis og svo framvegis og svo framvegis með öðrum orðum margt smátt gerir eitt stórt við erum í þeirri aðstöðu íslendingar að við eigum að fara með stækkunarglerið á alla möguleika alls staðar til aukinnar verðmætasköpunar og til þess að leggja okkar af mörkum til að skapa verðmæti tryggja störf og reyna að fara saman í gegnum þessa miklu erfiðleika hvernig viljum við að verði talað um okkur sem kynslóð segjum tvö þúsund þrjátíu þegar alþingi fagnar ellefu hundruð ára afmæli sínu eða tvö þúsund fjörutíu og fjögur þegar lýðveldið verður hundrað ára ætlum við þá að láta segja að við höfum gefist upp nei þá viljum við að verði sagt já íslenska þjóðin lenti í miklum erfiðleikum upp úr aldamótunum tvö þúsund hún lenti í klónum á forustumönnum sem eltu villuljós á rangri braut villuljós nýfrjálshyggju markaðsdýrkunar og græðgi og það lék okkar samfélag grátt en íslenska þjóðin sigraðist á erfiðleikunum hún barðist hún vann sig í gegnum þá og þess vegna viljum við að börnin okkar og barnabörn segi tvö þúsund þrjátíu eða tvö þúsund fjörutíu og fjögur þess vegna búum við áfram í þessu góða fallega landi og gæfuríka samfélagi jón klárar já í fyrri spólu